virðulegi forseti ég þakka ráðherranum fyrir hennar svör og undirtektir þegar ég bjó í svíþjóð fyrir um tuttugu árum síðan voru einmitt svíar að ræða það að ganga inn og gengu síðan inn þarna nítján hundruð níutíu og tvö minnir mig þar var ritgerðin sem ég skrifaði þá fjallaði einmitt um það hvaða áhrif menn höfðu töluverðar áhyggjur af því sem betur fer náttúrlega sér maður núna tuttugu árum seinna að það er enn þá mjög mikill áhugi hjá norðurlöndunum að hafa þetta sterka samstarf eins og bara við vitum þetta er alveg einstakt raunar og nær miklu lengra til baka en kannski flest annað svona svæðissamstarf í heiminum þess vegna er þetta verulegt áhyggjuefni þegar maður sér að evrópusambandið sé að einhverju leyti að gera það að verkum að það koma upp stjórnsýsluhindranir landamærahindranir sem við raunar ætlumst ekki til það er kannski ekki endilega vilji þeirra þinga í hverju landi fyrir sig þegar það er að innleiða þetta að þetta verði hindrun í samstarfinu á milli norðurlandanna en það hins vegar gerist síðan það sem ráðherrann benti líka á að oft virðist þetta tengjast líka þeim upplýsingum sem við erum að koma á framfæri við þá sem eru að flytja á milli landa þannig að ég held að það sé líka eitt af því sem við þurfum að velta einmitt mjög vel fyrir okkur hvernig við getum aukið upplýsingaflæði og tryggt það að þeir sem eru að taka þá ákvörðun innan einstakra stofnana séu að gera það eins vel og þeir mögulega geta og hafi sem bestar upplýsingar um það þannig að þess vegna kannski stoppa ég aðeins við í svari háttvirtur ráðherra áðan varðandi til dæmis viðurkenningu á starfsmenntun eða menntun á milli landa ég held að það sé mjög brýnt að við reynum að viðurkenna sem mest af þeirri menntun sem við erum að afla okkar á mikill landa þannig að það sé alveg tryggt að til dæmis íslendingar